Witam na sali obrad przewodniczącego Rady Europejskiej, Pana Hermana Van Rompuya, a także przewodniczącego Komisji Europejskiej, Pana Joségo Manuela Barroso.